Herr Präsident! Die Integration von Migranten wird ja auch heute immer wieder im gleichen Atemzug mit dem demografischen Wandel und dem Fachkräftemangel genannt. Aber der scheinbare Fachkräftemangel in vielen europäischen Staaten darf jetzt nicht dazu missbraucht werden, dass Arbeitnehmer aus Drittstaaten

Wir haben in Deutschland viele junge Türken, türkischstämmige Menschen, die zurück in die Türkei gehen, weil man ihre Abschlüsse nicht anerkennt, weil man sie manchmal nicht da haben will, weil Unternehmen sie nicht einstellen.